Le PNR n'est qu'un instrument, plus exactement un des instruments nécessaires pour aider nos services de renseignement et de sécurité à collecter et à traiter des informations utiles dans la lutte contre les terroristes et les grands criminels. Bien sûr et nous le savons cet instrument n'est pas parfait.

Et je ne vois pas pourquoi nous refuserions de recueillir pour nous mêmes des informations que nous transmettons, encore aujourd'hui, et depuis des années, aux États Unis, au Canada et à l'Australie.